Herr Präsident! Damit konventionelle Währungen funktionieren, bedarf es bekanntlich großen Vertrauens Vertrauens darauf, dass Banken unser Geld aufbewahren und gut verwalten. Wie die Finanz und Wirtschaftskrise, die in Wahrheit eine Bankenkrise war und ist, aufgedeckt hat, wird indessen hemmungslos spekuliert. Daran haben sämtliche Änderungen der Finanzmarkt und Bankenaufsicht nichts ändern können. Die erneut anstehenden Bankenstresstests sind keinesfalls dazu angetan, das Vertrauen der Menschen wiederherzustellen, kamen doch zahlreiche Banken mit gutem Zeugnis im letzten Test kurz darauf in Bedrängnis. Keinesfalls darf es zu einem Feldzug gegen virtuelle Währungen kommen. Immerhin ist das oft das Einzige, was in krisengebeutelten Staaten noch funktioniert. Ebenso würde der Erwerb von Portfolien, von Staatsanleihen der Euro Mitgliedstaaten nur immense ökonomische und juristische Probleme verursachen. Um eine neue Finanzkrise zu verhindern, müssen Systemfehler wie die Vermengung von Investmentbanking und traditionellem Bankgeschäft beseitigt werden.